Wir sind nicht mit allen Punkten einverstanden.

Da bin ich der Meinung, dass sich einige Mitgliedstaaten noch zu sehr dagegen wehren, dass wir auch unsere Standards vereinheitlichen müssen, wenn wir die Kooperation bei der Bekämpfung der Kriminalität voranbringen wollen, die meines Erachtens und das ist eben auch die Meinung hier im Parlament extrem wichtig ist, wenn es um die organisierte Kriminalität geht.